Po pierwsze, upraszcza proces uznawania kwalifikacji, po drugie, daje jasne, klarowne minimalne warunki wykształcenia. Daje ona również pewność prawną przy uznawaniu kwalifikacji oraz możliwość uzyskania europejskiej legitymacji zawodowej.